Admettez vous cependant que, conformément à un usage séculaire, des droits de douane qui n'ont jamais empêché complètement le commerce puissent, par exemple, compenser l'avantage qui résulterait, pour un exportateur, des bas salaires qu'il pratique sur le plan intérieur?